virðulegur forseti hæstvirtur fjármálaráðherra tæpti þarna á mörgum mjög áhugaverðum hlutum í þessari yfirgripsmiklu og góðu skýrslu ég hef áhuga á því að spyrja hæstvirtan ráðherra svona aðeins nánar út í stjórnsýsluþáttinn og viðhorf hans til þess þáttar alveg ljóst að skýrslan dregur upp helsjúk samfélag helsjúk fjármálakerfi og stjórnmál sem eru helsjúk við sáum þetta auðvitað mörg íslendingar á þessum tíma ég var

stjórnmálunum það sáu það allir að ákvarðanir voru teknar bara einhvern veginn einhvers staðar af einhverjum mönnum

væntanlega og yfirleitt og iðulega menn sáu hvernig var farið í þjóðnýtingu glitnis á sínum tíma það er staðfest í skýrslunni að það var náttúrlega alveg ótrúleg atburðarás nú langar mig að spyrja vegna þess að við verðum að horfa til framtíðar mig langar að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra vegna þess að nú er hann í þessari stöðu en er flokksformaður hann leiðir annan flokkinn í ríkisstjórn hafið þið hæstvirtur fjármálaráðherra þið flokksformennirnir í ríkisstjórninni farið yfir það hvernig ykkar verklag á að vera eru oft haldnir fundir inni í stofu ykkar flokksformannanna þar sem þið takið ákvarðanir sem síðan á einhvern veginn að keyra í gegnum þessa stofnun eða í gegnum ríkisstjórn mig langar aðeins að heyra frá hæstvirtum fjármálaráðherra hvernig hann lítur á þetta verklag vegna þess að það er líka mjög alvarlegt að í skýrslunni er viðurkennt og rakið hvernig ákvarðanir eru oft teknar heima í stofu af flokksformönnunum en það er ekki opinber formlegur vettvangur og það er ekki vettvangur með fundargerðir svo dæmi sé tekið þannig að það eru ekki rekjanlegar ákvarðanir mig langar að heyra